Ja, spoštovani podpredsednik, hvala za dano besedo. Spoštovani državni sekretar s sodelavcem, cenjene kolegice in kolegi. Sedaj, moj predhodnik je uvodoma rekel, da se da kot da, da razume, da se kregamo o fasadah, na objektih v Sloveniji. Jaz mislim, da to ne drži. Ko govorimo o tem, predlogu za dopolnitev tega gradbenega zakona, jaz mislim, da je kolega, Zvone Černač ... včeraj že pred, govornico, pa tudi zdaj v poslanski klopi zelo nadzorno pa jasno predstavil, kje, so težave. Pa naj spomnim tiste kolegice in kolege, ki niso v prejšnjem mandatu sedeli v tem državnem zboru. Kolega Lisec je prej govoril veliko o birokratih. Seveda jaz vse ne bi metal v isti koš, imamo tudi zelo pozitivne, delovne, ki veliko naredijo za to državo, seveda imamo pa tudi tiste, ki škodijo predvsem takrat, ki, ki, ko se sprejema zakon. Naj spomnim. Če sem katerega, zakona bil vesel kot poslanec državnega zbora, prejšnjega sklica, ko je prišel v ven obravnavo gradbeni zakon. Vsi smo vedeli, da so na tem področju neke težave, da je treba to, ga dodelati, ga na na novo zgraditi, ga poslati v državni zbor in ga seveda tudi sprejeti, da bo lažje vsem tistim, ki se ukvarjajo z gradnjo ali stanovanjskih hiš ali pa tudi pa tudi večjih objektov. Zakaj sem bil vesel? Ker je bila ministrica takrat Irena Majcen, ki je bila županja dva mandata in tista, ki je ki je izdajala gradbena dovoljenja na občini Slovenska Bistrica. Jaz za kanček nisem imel pomisleka, da lahko birokrati nastopijo svojo funkcijo. In ona je sedela, se spomnim, veliko ur, seveda malo desno, kot vi danes sedite, ni za kanček se ni dala premakniti. So moji kolegi, seveda še tudi kdo drug, dejansko vpil, da je treba neke zadeve spremeniti. Seveda ona je vztrajala in tu se mi veliko vprašanje postavlja, zakaj je na tem vztrajala. Seveda ni pol leta, pa ni bilo mesec po tem prvem juniju, ko je zakon začel veljati, da so težave. Jaz bom pol tudi dva konkretna primera povedal. To se mi tako zdi, no, kot da doma pri hiši, ker govorimo o gradnji, delamo stopnice in nam vsi sosedi pravijo, da niso prav zastavljene, da ne bo šlo hoditi, mi vztrajamo, jih, po domače rečeno, ker sem iz Štajerske, zabetoniramo, pol pa ugotovimo, da vsak drug pade na stopnici. Tako da kolegi, mogoče malo, težje zastopijo danes, o čem mi govorimo. Ne govorimo o fasadi. Glejte, fasado, če bi bil drug standard v Sloveniji, bi na vseh hišah bile fasade. A ste sploh razmišljali danes skozi to točko dnevnega reda, koliko stane fasada, ki meri, ne vem, sto osemdeset ali pa dvesto kvadratov površine? Fasada, ki ima seveda izolacijo z vsemi standardi, in kdaj si jo lahko privošči nekdo, ki zasluži šeststo evrov ali pa sedemsto, pa ima dva ali pa tri otroke? Si sie si znate izračunati, kdaj lahko privarčuje za to fasado? Da bo na koncu dobil hišno številko. V moji občini je objekt, ki je že prazen tam petnajst, dvajset let. V njem rastejo koprive, se se zahajajo divje, oziroma, mačke, ki pač nimajo lastnikov, in v tistem objektu je prijavljenih petintrideset tujcev na upravni enoti. Naš državljan Republike Slovenije, ki pa hodi v službo, oddvaja davke, dela za naše našo državo, ima družino, pa ker si ne more privoščiti fasade, pa žal ne more biti hišne številke. Še en primer, ker sem iz podeželja. V prejšnjem mandatu smo izračunali, smo dobili, podatke, da v Sloveniji propade približno ena cela sedem kmetije na dan. Seveda tiste kmetije, ki so velike, ne vem, štiri, pet ali pa šest hektarjev. Moram priznati, da je ministrstvu uspelo dobiti denar za razpise, da bi mogoče neke hleve lahko ti kmetje obnavljali. Ti hlevi so stari dvajset, trideset ali pa štirideset let. Ampak glej ga "zlobca". Denar smo dobili v Bruslju, in ko hoče ta kmet, se prijaviti na ta razpis, mu seveda svetovalka pove, da je ključno, da dobi upravno uporabno dovoljenje. Zdaj pa jaz mislim, da se vsi toliko spoznamo na gradnjo, koliko stane uporabno dovoljenje za hlev, ki je star trideset let, dela pa stojišča za živali. Jaz se še bom nazaj vrnil, zopet šest ali pa osem mesecev nazaj. Veliko smo se med sabo pogovarjali. Na mnogih segmentih pred tem zakonom nismo bili slišani. Jaz, glejte, vam polagam na srce, no, kolegice in kolegi in tisti, ki delate na ministrstvu, minister je dal neke signale, pozitivne. A veste, tisto stopnico, ko sem prej omenjal, da pride novi minister na ministrstvo in že da poizvedbo po vseh upravnih enotah, kako ta zadeva teče, ne, in jaz, ko bojo ti, te ugotovitve, se bojim, da tisti, ko ste to sprejeli, da vam bo nerodno. In danes še enkrat ponavljam, se ne pogovarjamo o eni fasadi, pogovarjamo se o neživljenjskih neživljenjskem zakonu, ki je potreboval spremembo, ki ima mnogo pozitivnega not, ima pa točke, ki bremenijo naše državljanke in državljane. Bil sem nedavno pri eni familiji, ki niti ne more iti v najemniško stanovanje, in je familija brez, z otroki, brez kopalnice. Najprej ena soba, pa še ena soba, kdaj bo kopalnica, še ne vejo. Sedaj, ko nas tisti poslušajo, ne, saj mi rečemo, to, glejte, to bo že, ne, saj to teče. Ni problema, tudi, ni problema na izlet iti ali pa na potovanje za, ne vem, če imaš denarja dovolj. In tisti ljudje, ki vsak dan računajo, kako bojo preživeli mesec, si ne morejo privoščiti, da bojo na upravni enoti dali, tisoč ali pa dva tisoč evrov. Se tega bojijo. Koliko otrok danes živi dva pa trije v eni sobi, ne. Eni imajo pa seveda hišo v Sloveniji, ki imajo vsak otrok svojo etažo. Ti. Ti, te točke, kot je kolega Črnač, jaz mislim, da jih je predstavil tako, da jih lahko vsi mi razumemo in tudi tisti, ki nas spremljajo prek televizije, jih je treba spremeniti. To je prva obravnava, jaz vas povabim, ko sem se že v prejšnjem mandatu mučil s tem, da sodelujete, pa ne v dobrobit nas, dobrobit tistih, ki so nas izvolili. Hvala lepa.